Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir stehen vor ganz großen Herausforderungen! Die Frage der Globalisierung, der Wettbewerbsfähigkeit, der Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit, Wachstum und Beschäftigung, sozialer Zusammenhalt und Strukturreformen dazu benötigen wir mehr Dynamik, mehr Entschlossenheit, mehr Ernsthaftigkeit, europäische Gesinnung und Aufrichtigkeit. Wir benötigen die politischen Instrumente und das Geld, damit wir unsere Ziele, Programme, Beschlüsse und Herausforderungen auch bewältigen können. Meine Damen und Herren, glaubt jemand von uns, dass wir der globalen Herausforderung und all diesen Detailfragen, die ich angeschnitten habe, mit weniger Investitionen, weniger Handlungsfähigkeit der Europäischen Union, weniger Geld, als wir im Verhältnis zum Wohlstand von

Sie kennen die Termine des Parlaments.